Señor Presidente, el Parlamento ha venido reclamando largamente una estrategia comunitaria sobre nuevas competencias.

Si Europa no quiere generar nuevas barreras ni nuevas formas de exclusión en esta sociedad digital y si queremos aprovechar las nuevas oportunidades, debemos impulsar con urgencia una nueva agenda formativa capaz de salvar la brecha creciente entre la oferta y la demanda de competencias en la economía digital. Asimismo, se deben poner encima de la mesa iniciativas que fomenten la alfabetización mediática y en relación con internet de todos los ciudadanos de la Unión.